Săptămâna trecută, Camera Deputaților a blocat ridicarea imunității deputatului Vlad Cosma, acuzat de DNA de trafic de influență. Practic, guvernanții s au substituit justiției, călcând, din nou, sub șenile statul de drept. Grav este că acest vot a fost dat ostentativ, la ordinul premierului socialist, Victor Ponta. El a dorit să transmită astfel, un semnal parlamentarilor corupți că, dacă îl vor susține, el îi va proteja în Parlament, de justiție. În ciuda angajamentelor repetate luate de premierul Ponta în fața Uniunii Europene, el s a solidarizat, din nou, cu hoții.